Estos meses contemplamos con horror la situación de los cientos de miles de refugiados que huyen de la guerra en África y en Oriente Próximo. El futuro de los hijos de esas familias depende de que reciban en los países de acogida una buena educación que les permita superar las dificultades de su situación y crecer como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Sabemos de lo que hablamos Europa fue a lo largo del siglo XX un continente de grandes migraciones producidas por conflictos bélicos, así como por razones económicas ―como aún sigue pasando―.

La gestión privada de la educación no asegura ni una mayor eficiencia ni más calidad educativa ni más pluralidad.

Los recursos económicos aportados por la ciudadanía europea deben destinarse a reforzar la calidad de la educación pública, que históricamente ha demostrado ser la mejor herramienta de cualquier sociedad para reducir las desigualdades y aumentar las oportunidades de todas y cada una de las personas, vengan de donde vengan y estén en la situación en la que estén.